Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Wir beraten heute einen Vorschlag der Kommission und damit ein Thema, das Europa betrifft und zum zweiten Mal die Tagesordnung des Parlaments erreicht. 2003 und 2004 ist der erste Vorschlag der Kommission nicht verabschiedet worden. Wir halten höchste Sicherheitsstandards für die

Sie haben wie meine Beamten sagen eine sehr sachbezogene und kompetente Arbeit geleistet. Wir freuen uns, dass der Kommissionsvorschlag im Wesentlichen mitgetragen wird. Der Vorschlag soll ein wichtiger Baustein für die Entwicklung eines Gesamtgebäudes einer umfassenden europäischen rechtlichen und ordnungspolitischen Sicherheit auf dem höchstmöglichen Niveau sein. Ich freue mich über Ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem europäischen Rechtsrahmen an sich, über Ihre Unterstützung unserer Vorschläge für Zuständigkeit, Verantwortlichkeit für nationale Programme, für klare Arbeits und Zeitvorgaben, für eindeutige Vorgaben für die Finanzierung, für Information und für die frühe und umfassende Einbeziehung der Öffentlichkeit in jeden nationalen Umsetzungsprozess. Wir wollen gemeinsam die Entsorgungswege und deren Sicherheit detailliert und fundiert nachgewiesen bekommen, zumal es sich um sehr lange Zeiträume der Einlagerung handeln wird. Viele von Ihren Vorschlägen, die Sie erarbeitet haben, halten wir für sachkundig.

Gestatten Sie mir zu vier konkreten Bereichen eine ergänzende Stellungnahme. Erstens das Grundprinzip Wir wollen entlang des Grundgedankens der Subsidiarität nicht alles regeln, nicht jedes Detail. Die Ausgangslage in den Mitgliedstaaten ist unterschiedlich. Wir wollen einen europäischen Rechtsrahmen vorgeben. Die wesentlichen Punkte, die für Sicherheit und Standards wichtig sind, sind im Entwurf enthalten. So lassen wir beispielsweise Spielraum bei der Art der Bürgerbeteiligung, bei Fragen der Aus und Weiterbildung der Beschäftigten und Verantwortlichen, für Einzelheiten der Finanzierungsmodelle nicht der Finanzierungsqualität und wir lassen auch die Modulation für von mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam gebaute und oder betriebene Endlager ausdrücklich offen. Falls gewünscht, können wir hier Empfehlungen abgeben, wenn dies im weiteren Verfahren noch konkretisiert werden soll.

und sicher sein soll, sowohl geologisch und technisch, wie auch von dem, was an Baumaßnahmen geschieht. Aber wir sind sensibel für die Entwicklungen in Forschung und Wissenschaft. In diesen Wochen verstärken sich Erkenntnisse, dass in einer absehbaren Zeit den nächsten Jahrzehnten einer nächsten oder übernächsten Generation von Wissenschaft, mit Abfällen Besseres in Verwertung oder aber in Einlagerung geschehen kann als heute bekannt. Deswegen halten wir die Option der Rückholbarkeit und in der Zwischenzeit einer ständigen Begehbarkeit und Sicherung für ebenfalls wichtig und wollen dies auch in der nationalen Gesetzgebung ermöglichen, vielleicht auch in der Präambel noch verdeutlichen. Drittens Wir unterstützen die Berichterstatterin ausdrücklich in ihrer Auffassung, was die Wichtigkeit der ausreichenden Finanzierung nationaler Entsorgungsprogramme anbelangt.

Deswegen wollen wir sicherstellen, dass angemessene Finanzmittel zeitgerecht und dem Verursacherprinzip gemäß bereitgestellt werden, dass es detaillierte und seriöse Kostenprognosen in den nationalen Programmen geben muss und dass den Arbeitskräften und der Bevölkerung Informationen über alle Fragen der Entsorgung

Auch die Finanzierung muss entsprechend transparent dargestellt werden. Wir unterstützen auch die Vorschläge, dass die Finanzierung der Entsorgung über entsprechend lange, dauerhafte Zeiträume sichergestellt werden muss.

kernenergetische Abfälle aus der Großapparatemedizin und aus der industriellen Forschung seinen Aufgaben selbst nachkommen und jederzeit auch mit anderen Mitgliedstaaten bilaterale Abkommen und Lösungen finden muss. Aber im Grundsatz kann der Export in Drittstatten nicht unser europäisches Interesse sein. Ich darf aus meinem Heimatland sagen, in den Siebziger und Achtziger Jahren wurden aus Deutschland viele industrielle Sonderabfälle in die alte DDR und nach Osteuropa exportiert und dort gegen Geld in Lagerstätten eingelagert, die längst nicht dem Stand der Technik und einem optimalen Schutz von Umwelt und Mensch entsprachen.

Deswegen sind wir seitens der Kommission zu jeder möglichst restriktiven Lösung, Exportverbote, Exportbeschränkungen zu beschließen, bereit und wollen an das Parlament appellieren, bei diesem Thema keine Öffnung, sondern eine restriktive Lösung zu unterstützen.

Ich bin sicher, dieses Thema wird das Parlament in wenigen Jahren erneut zu einer Vertiefung und Verbesserung der jetzigen ersten Richtlinie beschäftigen.